De cette unanimité face à ce drame humanitaire et politique est née notre résolution commune qui, je l'espère, sera votée à une large majorité. Porter notre message d'une seule et même voix n'est pas seulement nécessaire, c'est vital, car c'est bien d'unité dont l'Union européenne a manqué jusqu'à présent, et c'est bien d'unité dont elle a besoin aujourd'hui pour peser et s'imposer comme un acteur majeur et crédible de la paix.

Un sursaut politique de l'Europe est nécessaire. Elle n'a plus seulement le droit mais le devoir d'agir, de dialoguer tout autant que de condamner et de sanctionner lorsque la paix est mise en danger par l'un ou l'autre. Madame la Haute représentante, notre responsabilité est aujourd'hui immense. Nous ne pouvons plus nous contenter de reconstruire inlassablement les bâtiments. Nous devons construire la paix et nous devons le faire maintenant. Cela demande du courage et de la fermeté. Vous devez construire des alliances, et notamment avec les États Unis et la Turquie, et ne pas relâcher la pression diplomatique sur Israël avant que la levée complète du blocus et l'existence de l'enquête internationale indépendante soient un fait.